2020. Estos fondos están dotados con mucho dinero, pero la efectividad de los programas no reside en la cantidad sino en la buena gestión, que consiste en eliminar duplicidades y potenciar vínculos. Es preciso, pues, impulsar la excelencia en las áreas de especialización inteligente, aunando programas distintos en un mismo proyecto, en proyectos sucesivos y en proyectos paralelos, también resolviendo problemas para fomentar las sinergias. No puede ser que las ayudas, cofinanciadas por los Fondos Estructurales y de Inversión y gestionadas a nivel nacional, se consideren ayudas de Estado cuando se dirigen a actores que realizan actividades económicas, porque, haciéndolo, se impide a estos actores optar a fondos de Horizonte 2020. Por otra parte, las pymes son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos. Y es que Europa, nuestra Europa, necesita más pymes innovadoras para generar crecimiento y empleo, y nuestra Europa no es solo Bruselas o Berlín, también es regiones como Canarias o Murcia, en cuyas tierras surgen proyectos punteros en agroalimentación o energía y lo hacen gracias a empresas locales que, con fondos europeos, crean puestos de trabajo y ventanas al progreso. Señorías, la sociedad del conocimiento exige más que una simple suma de las actividades de los sectores económicos y es nuestro deber asegurar a todos los europeos que ni un solo euro de los que la Unión destina a sus proyectos se malgaste debido a duplicidades burocráticas, y las sinergias entre fondos serán siempre nuestro mejor aliado para lograrlo.